Diez años en prisión por haber perdido a su hija en un parto prematuro, y las autoridades salvadoreñas confirmaron ayer la pena de treinta años. A las mujeres en El Salvador se las criminaliza. No es solo Teodora. Hay más de treinta casos de mujeres que han sufrido abortos espontáneos y que están en las cárceles privadas de su libertad. No podemos permitir desde Europa que en ningún rincón del mundo se esté privando de la libertad a las mujeres por decidir sobre sus vidas. Tenemos que ser conscientes de que hablamos de derechos humanos, y la política exterior y la política de cooperación de la Unión Europea tienen que garantizar los derechos de salud sexual y reproductiva de todas las mujeres del mundo. Porque su lucha es nuestra lucha. Nuestro cuerpo es la libertad. Seguiremos trabajando desde Europa para todas las mujeres del resto del mundo.